Vážený pane předsedající, snaha o zavedení právních předpisů v oblasti ratingových agentur je po dramatických chvílích při ekonomické krizi asi pochopitelná. Odpovědět si však jednoznačně, že je to směr správný, vůbec není tak jednoduché a jasné. Musíme si uvědomit, že vliv a dopad stanovisek ratingových agentur je hlavně dán jejich dlouhodobým působením na trhu a jejich tvrdou vnitřní konkurencí.

Hodnocení státního zadlužení je ve svých dopadech silně rizikovou aktivitou. Určitě je rozumná snaha o omezení subjektivního vlivu při vydání hodnocení a omezení možné kapitálové zainteresovanosti vlastníků agentury. Jestli však dodatečná pravidla budou znamenat skutečně výrazné snížení rizikovosti pro následné děje je diskutabilní. Výsledek dohodnutých úprav je vylepšením, podle mého názoru bychom měli minimalizovat zásahy do procesu a vystavit agentury větší zodpovědnosti za jejich vyhlášení bez možnosti schovávat se za administrativní povinnosti.